Zelo mi je bil všeč film Pleše z volkovi, ker obožujem igralca Kevina Costnerja. V filmu Pleše z volkovi mi je všeč zgodba, ki govori o Indijancih in priseljencih Američanih. Všeč mi je izletniški kraj Sisi na Kreti, ker je nekaj posebnega. Glavne znamenitosti kraja Sisi so pristanišče, ki je bilo namenjeno trgovanju z orožjem. Do kraja Sisi na otoku Kreta se najlažje odpraviš z letalom, potem pa najbolje, da rezerviraš skuterja. Všeč mi je poklic policist, zato ker delaš red v državi. Policisti skrbijo za prometno varnost, delajo red in pa tudi varujejo državljane. Všeč mi je jed, špageti s paradižnikovo omako, ker ima dober okus in spominja na morje. Špagete s paradižnikovo omako narediš tako, da v vreli vodi skuhaš špagete, potem pa zraven narediš še paradižnikovo omako in vanjo daš veliko zelenjave. Všeč mi je knjiga, Belo se pere na devetdeset, ker ima resnično zgodbo. Knjiga Belo se pere na devetdeset govori o izgubi mame, za rakom. Najbolj se spomnim naravne katastrofe žled, ker je bilo vse poledenelo v Postojni. Najbolj uporabno orodje se mi zdi lopata, ker jo lahko uporabljamo za kidanje snega ali pa za štihanje na vrtu. Najbolj všeč mi je letni čas pomlad, kar takrat vse zacveti. Slaba plat pomladi je deževno vreme. Najbolj všeč mi je pohodništvo, kar sem vedno na svežem zraku. Slabe plati pohodništva so to, da te lahko vedno ujame slabo vreme. Najbolj všeč mi je kuža, kar maha z repkom. Kužka voziš na sprehod, mu daješ za jesti, piti in ga čohaš. Ljudje ogrevajo svoje hiše na nafto, na plin, na drva in pa tudi na elektriko. Draga Maja, vabim te na moj rojstni dan, ki bo v soboto, petnajstega maja, pri Koširju. Draga Maja, vse najboljše za tvoj rojstni dan, želim ti veliko sreče, ljubezni in smeha.